Monsieur le Président, mes chers collègues, vous avez décidé de mettre à l'ordre du jour le paquet mobilité.

Vous avez voté, nous allons respecter votre choix.

Il convient aujourd'hui d'être responsable.

Ça veut dire porter le mieux disant social pour l'ensemble de nos travailleurs, notamment du routier.